Spoštovani. Znano je, da je v Sloveniji zrak med najbolj škodljivimi vplivi na zdravje človeka in da je Slovenija med tistimi evropskimi vami, ki imajo prekomerno onesnaženost zraka. Znotraj države je sicer vzpostavljen sistem spremljanja oziroma meritev, vendar to velja samo za nekatere regije, medtem ko v ostalih regijah, med katerimi je tudi Posavje, od koder prihajam, občani teh podatkov nimajo. Občasno so meritve potekale tudi ponekod v Posavju, vendar taka poročila za minula obdobja niso uporabna, pač pa bi bilo treba zagotoviti stalno spremljanje, kar bi imelo tudi večji učinek za ukrepanje, tako samih občanov kot industrije. Večji industrijski obrati so sicer o svojih vplivih na ožje ožje dolžini poročali na Arso, vendar teh podatkov lokalne skupnosti ne dobijo, kar se nam zdi nesmiselno. Tudi znotraj posameznih regij so precejšnje razlike, zato zdaj nekatere občine poskušajo same zagotoviti opremo za spremljanje onesnaženosti, da bi občanom zagotovile sprotne in objektivne informacije o nevarnosti. Sprašujem ministra. Zakaj nimamo meritev onesnaženosti zraka po celotni Sloveniji? Seveda me še posebej zanima za Posavje. In ali lahko to pričakujemo in kdaj?